Señor Presidente, he votado no a este Acuerdo porque, una vez más, la política exterior de la Unión Europea va contra la política agraria comunitaria, especialmente contra nuestros productores, en este caso, de los cítricos.

Además, tengo que denunciar aquí, ante esta Cámara, que el sector desconocía absolutamente los últimos acuerdos la ampliación de seis semanas del periodo, que coincide con la producción española además, la eliminación radical de todos los aranceles. Se ha hecho todo de espaldas al sector agrícola. No podemos seguir haciendo política internacional.